Arabia Saudí es un régimen feudal, criminal, que piensa que con su dinero puede comprar las voluntades de toda la comunidad internacional y, hasta ahora, la experiencia, desde luego, les da la razón. Señora Mogherini, ante este despiadado asesinato, ante el genocidio del pueblo yemení, escuche de una vez a este Parlamento, que la ha instado varias veces al embargo de la venta de armas a Arabia Saudí.

Sea valiente, promueva de una vez el embargo europeo a la venta de armas.

Con hechos y no con palabras, aún podríamos pensar que esta Unión defiende y protege los derechos humanos si no, ya lo dijo nuestro gran Quevedo Poderoso caballero es don Dinero.